Für uns in der Entwicklungspolitik ist eigentlich ganz entscheidend, dass diese umgesetzt werden Ziel 2 Landwirtschaft, Ziel 6 Wasser, und Ziel 7 erneuerbare Energie. Hier wollen wir vor allem, dass öffentliche Ausschreibungen stattfinden, damit die Konsumenten sauber nachvollziehen können, wo das Geld hingeht. Auch Versteigerungen oder sind die Grundlage für eine effiziente Vergabe von Fördermitteln in diesem Bereich.